Pocas veces disponemos de herramientas que puedan empujar Europa hacia adelante pocos días tenemos como hoy para hablar de proyectos de futuro que queremos para nuestra Unión. Seguimos siendo un espacio de paz, aunque a veces lo olvidemos, y seguimos siendo un espacio de prosperidad, que se ha visto mermado en los últimos años y seguimos siendo la región mundial con mayor justicia social, aunque debamos seguir siendo más ambiciosos. Hace demasiados años que algunos de los valores europeos de solidaridad, fraternidad justicia, libertad han quedado diluidos por otros objetivos pero, sobre todo, la voluntad política colectiva de construir una comunidad en la que todos nos reconozcamos en nuestra diversidad ha quedado diluida por objetivos más particulares, más egoístas, más extremistas solo se busca ahondar en una división de Europa nunca vista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con demasiada frecuencia los debates que tenemos en nuestra Cámara quedan alejados de lo que se percibe en la calle. ¿Qué dicen los medios de comunicación sobre esta Europa que se aleja de la idea integradora de nuestros padres fundadores? El sentimiento europeísta no traspasa la burbuja de Bruselas. Hace demasiado tiempo que hemos dejado de buscar lo que nos une para defender lo que nos separa.

Por ello, en el debate de hoy, quiero destacar que la economía circular puede y debe ser un círculo para relanzar el proyecto europeo de nuestros padres fundadores. Quiero llamar la atención de la Comisión para que no deje pasar la oportunidad de convertir este proyecto en una nueva Declaración Schuman. La transición hacia la economía circular es escoger el camino del liderazgo en el mundo y abandonar el de la reacción.

Estos objetivos apuestan por la reindustrialización de Europa con una industria baja en emisiones.

Solo creando nuevos puestos de trabajo podremos sacar adelante este proyecto de cambio solo con una economía puntera e inteligente a la vez que sostenible ofreceremos un presente y un futuro a nuestra sociedad. Hagamos, europeos, que la economía circular sea a nuestro futuro en el siglo XXI lo que la CECA fue a la construcción de la Unión Europea en el siglo XX. El próximo miércoles aprobaremos este primer paquete con las Directivas sobre residuos, envases, vertederos y pilas y acumuladores del que ha sido ponente la señora Bonafè. Mi informe sobre la información medioambiental es una pequeña contribución a desbrozar el camino hacia la economía circular de forma que podamos hacer esta transición hacia una nueva economía más ágil y más fácil para nuestra ciudadanía, nuestra economía y nuestro proyecto común. Y los informes de la señora Bonafè, así como todo el trabajo de los ponentes alternativos y de todas las personas que ella ha detallado en su intervención, son la primera piedra, crucial, de este nuevo camino que Europa debe emprender.